cette décision a été prise à l'unanimité les vingt huit premiers ministres et chefs d'État se sont accordés sur ce programme, à l'unanimité.

Je crois savoir qu'au sein des grandes formations politiques de ce Parlement, il y a une très grande convergence sur les lignes à suivre sur cet agenda stratégique pour toutes les institutions européennes.

avant l'été.

Oui, j'ai tenu parole. Cela n'a pas été facile. Il n'a pas été facile de réunir cette majorité très large autour du nom du futur président je l'espère de la Commission européenne.

ils voulaient faire partie de la grande famille européenne.

pas à obtenir des résultats, surtout en termes d'emploi, de prospérité, de niveau de vie, je ne suis pas certain que se dégage une si large majorité d'ici cinq

Pour la première fois depuis des décennies, elles se trouvent en danger l'instabilité dans une partie de l'Europe pourrait affecter la stabilité dans une autre partie de l'Europe.